Raportul pornește de la rolul esențial al autorităților locale și al organizațiilor societății civile și subliniază importanța acestora în toate etapele procesului de dezvoltare durabilă. Autoritățile locale și organizațiile societății civile trebuie să rezoneze imediat la nevoile și drepturile grupurilor sărace și marginalizate din teritoriu și, mai ales, să găsească soluții inovatoare în beneficiul cetățenilor. Este esențială implicarea populațiilor vizate, pentru a asigura că demersurile întreprinse în proiectele de dezvoltare contribuie la eradicarea sărăciei. De aceea, de pildă, am scos în evidență nevoia de colaborare cu organizațiile pentru protejarea drepturilor femeii în pregătirea și punerea în aplicare a unui dialog politic, în conformitate cu angajamentele Uniunii Europene privind egalitatea de gen. Avem nevoie de o abordare a dezvoltării fundamentată pe respectarea drepturilor omului, incluzând drepturile economice și sociale ale fiecărei persoane. În acest sens, raportul susține promovarea unui mediu favorabil organizațiilor societății civile și autorităților locale la nivel național în ceea ce privește dispozițiile politice și normative, prin respectarea standardelor în materie de libertăți, precum și a inițierii unor dialoguri multilaterale. Se impune ca aceste acțiuni să vizeze munca decentă, creșterea durabilă și favorabilă incluziunii, cu redistribuirea veniturilor prin intermediul bugetului de stat. Raportul încurajează de asemenea dialogul între administrațiile publice, autoritățile locale, organizațiile societății civile, sectorul privat și cetățeni, bazat pe transparența fluxurilor de ajutor oficial și privat, precum și pe o abordare participativă în ceea ce privește evaluarea impactului acestor politici. Am susținut în acest context eficientizarea sistemului de colectare a taxelor, pentru a asigura finanțarea sustenabilă a dezvoltării și am evidențiat rolul autorităților locale și al organizațiilor societății civile în combaterea corupției, inclusiv a evaziunii fiscale și a fluxului financiar ilicit din țările în curs de dezvoltare. Reamintind importanța contribuției actorilor locali în medierea conflictelor, am subliniat nevoia colaborării cu țările partenere pentru elaborarea unor strategii naționale de reziliență și programe specifice menite să abordeze cauzele de bază ale vulnerabilității pe termen lung și să sprijine consolidarea rolului comunităților din statele fragile prin activități de reducere a riscurilor. Totodată am încurajat redefinirea orientărilor pentru delegațiile Uniunii Europene cu privire la rolul organizațiilor societății civile și al autorităților locale în situații de criză și fragilitate, recomandând o abordare bazată pe drepturile omului. Ideea parteneriatului este un fundament al raportului, regăsindu se atât în ceea ce privește cooperarea între instituțiile europene, autoritățile naționale și nivelul local, dar și a acestora cu societatea civilă. Raportul pune de asemenea în valoarea utilitatea parteneriatelor între autoritățile locale și organizațiile societății civile din țările în curs de dezvoltare și omologii acestora din țările europene, fructificând experiența privind tranziția din statele membre ale Uniunii, instrumente care s au dovedit eficiente în consolidarea capacității autorităților locale în sectoare cheie, care contribuie la eradicarea sărăciei. Am reiterat îngrijorarea Parlamentului European cu privire la propunerea Comisiei de a limita sprijinul financiar pentru furnizarea de servicii doar la organizațiile societății civile din țările cel mai puțin dezvoltate și din statele fragile. Am încurajat în acest sens îmbunătățirea ratei de participare a autorităților locale la toate programele din cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare.